Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Der Globalisierungsfonds hilft den Menschen bei Weiterbildung und bei Qualifizierung. Das ist die soziale Seite von Europa, das ist eine gute Seite. Die Kommission hat aber auch die Förderung von Dell in Polen beihilferechtlich überprüft.

polnische Staatsbeihilfen für Dell genehmigt, weil es angeblich der regionalwirtschaftlichen Entwicklung dient. Da stellt sich zunächst die Frage Müssen wir uns in Europa wirklich mit Steuergeldern derart Konkurrenz machen? Nein! Wir sollten das Beihilferecht in der Form ändern, dass Subventionen bei Standortverlagerung eben nicht mehr gezahlt werden, auch nicht durch die Mitgliedstaaten. Ich stelle eine weitere Frage direkt an die Kommission Ist in den 54 Mio. Euro polnisches Geld für Dell auch Geld aus den europäischen Strukturfonds enthalten? Warum, Herr Kommissar, gibt es dazu keine eindeutige Stellungnahme der Kommission? Ich fordere die Kommission wirklich auf, ihre Überprüfungspflicht nach den Strukturfondsverordnungen ernst zu nehmen. Es darf für Standortverlagerungen innerhalb der Europäischen Union kein europäisches Geld geben. Was Sie hier heute gesagt haben, Herr Kommissar, war eine ausweichende Antwort. Sie verstecken sich hinter den Berichten der polnischen Regierung. Sie überprüfen aber nicht direkt, ob die europäische Strukturfondsverordnung auch wirklich eingehalten wurde. Schaffen wir endlich Transparenz, und veröffentlichen wir jede einzelne Subvention der Strukturfonds, wie es auch in der Agrarpolitik geschieht. Nur dann können wir auch wirklich Vertrauen in die Europäische Strukturpolitik schaffen.